Meneer de premier, ik spreek vandaag namens onze fractie, de Europese conservatieven en hervormers. En ja, ik spreek ook als ondervoorzitter van mijn partij, de N VA, zoals daarnet al aangehaald voor de mensen die de situatie niet kennen.

Eigenlijk is de samenwerking aan de Europese Unie zo'n thema waar wij op verschillende punten toch wel wat van mening verschillen. Eenheid in verscheidenheid. Dat is het motto van de Europese samenwerking. Uw partij verdedigt wat meer die eenheid, die Europese harmonisatie.

Wij zien de Europese Unie als een samenwerkingsverband van soevereine landen, van regio's, elk met een eigen traditie, elk met een eigen cultuur, een eigen identiteit en met een gezonde concurrentie tussen die regio's, tussen die landen, die zorgt dat de Europese samenwerking echt kan bloeien. Het was echt bijzonder aangenaam, collega Weber, om uw lofzang te horen op de regio's, op die culturele verscheidenheid, op die culturele identiteit die de rijkdom vormt van de Europese samenwerking. Maar, mijnheer de premier, wij verschillen op een aantal punten van mening.

Ik ken u ook als een politicus die overtuigd is van de Europese samenwerking en daarin vinden we elkaar.

We hebben vandaag geen speech gehoord met ongebreideld Europees activisme. We hebben geen Europese luchtkastelen gehoord. Wat we wel gehoord hebben is een meer realistische speech, omdat u beseft dat we met die luchtkastelen de bevolking niet zullen overtuigen. Het resultaat van die verandering in visie is dat de stemkleur van België in het Europese en internationale debat inderdaad wat anders klinkt de laatste jaren. De stem van België klinkt wat meer Noord Europees dan vroeger het geval was, met wat meer gezond verstand.

Wij zijn ook een nettobetaler. We zullen dus ook de uitgaven grondig moeten bekijken, analyseren en besparen waar dat nodig is, zoals u terecht opmerkt.

Voor u is dat iets zeer concreets, iets zeer tastbaars.

Toen was u, premier Michel, de eerste regeringsleider, de allereerste, om het geweld te veroordelen, het geweld van politiemensen, Spaans politiegeweld tegen onschuldige mensen die gaan stemmen. U heeft dat veroordeeld en terecht, want geweld tegen onschuldige mensen is gewoon anti Europees, dat is tegen onze Europese waarden.

Wij pleiten niet voor open grenzen.

En dan is er de grote kluif, de toekomst van de eurozone. Het grote debat voor de komende maanden. Het doet mij plezier vast te stellen dat ook daar België meer en meer aan de kant van de realisten zit. Wij moeten de werking van de eurozone verbeteren, maar daarbij zit niemand te wachten op Europese folietjes

van niet. Nu, zoals gezegd, er zijn gelijkenissen tussen onze partijen. Er zijn ook verschillen.

verliezen. Maar ik zie wel verschillen, maar vooral veel raakpunten en daarom wil ik afsluiten met

Frankrijk. Toch brengen jullie niet hetzelfde verhaal. U komt met een verhaal dat eigenlijk wel wat dichter staat bij wat de Europese burgers vandaag willen en vandaag aankunnen. En ik zou willen oproepen, premier Michel houd stand! Blijf dat realistische verhaal brengen en u zult zien dat u sterke partners zult vinden, meer en meer in deze Europese Unie. U zult die partners alvast ook vinden met zo'n verhaal in onze Europese fractie, de Europese conservatieven en hervormers, wanneer u kiest voor eenheid, maar wel in verscheidenheid.